Spoštovane gospe poslanke, gospodje poslanci! Odbor za finance je kot matično delovno telo na svoji drugi seji, šestega novembra letos obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, ki ga je Državnem zboru v obravnavo in sprejetje po nujnem postopku predložila Vlada. Kolegij predsednika Državnega zbora je na peti seji, tridesetega septembra letos potrdil nujni postopek za sprejem zakona. Odbor je prejel naslednja dodatna gradiva k predlogu zakona. Mnenje Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora z dne dvaindvajsetega oktobra, mnenje Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance z dne štiriindvajsetega oktobra in amandma poslanskih skupin koalicije z dne devetindvajsetega oktobra. Seji odbora so prisostvovali predstavnice in predstavniki Ministrstva za finance, Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, Zakonodajno-pravne službe in Agencije za trg vrednostnih papirjev. V uvodni dopolnilni obrazložitvi je državni sekretar na Ministrstvu za finance pojasnil, da predlog zakona odpravlja sklicevanje na prejšnji Zakon o trgu finančnih instrumentov, ki bo s sprejetjem predloga novega prenehal veljati, s čimer se sledi ciljem zagotavljanja pravne varnosti ter zagotavljanja jasnosti, preglednosti, kakovosti in določnosti predpisov. Zakonodajno-pravna služba je predlog zakona pro proučila z vidika skladnosti z Ustavo, pravnim sistemom in z zakonodajnotehničnega vidika. Služba je v svojem mnenju podala nekatere pripombe vsebinske narave ter konkretne pripombe k posameznim členom predloga zakona, kar je bilo z amandmajem koalicijskih poslanskih skupin tudi upoštevano. Na odboru je pisno mnenje predstavil tudi predstavnik Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, ki predlog zakona podpira. Prav tako je predstavnik Agencije za trg vrednostnih papirjev podprl predlog zakona. Odbor je v skladu z drugim odstavkom stotridesetega člena Poslovnika Državnega zbora obravnaval vloženi amandma k členu predloga zakona in amandma sprejel. Odbor je nato v skladu s stoosemindvajsetim členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona in jih sprejel. Glede na sprejeti amandma je na podlagi prvega odstavka stotriintridesetega člena Poslovnika Državnega zbora pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, v katerega je vključen sprejeti amandma. Dopolnjen predlog zakona je sestavni del tega poročila. Hvala lepa.